Signora Presidente, onorevoli colleghi, lo sviluppo della tecnica della risonanza magnetica per immagini doveva essere escluso dalla regolamentazione della nuova direttiva e su questo punto non credo possano esservi dei dubbi lo sviluppo di questa importante tecnica medica deve continuare e le rigorose misure proposte inizialmente dalla Commissione rischiavano seriamente di comprometterlo. Tuttavia, tale deroga deve essere pienamente giustificata e le misure aggiuntive necessarie per proteggere i lavoratori del settore devono essere ancora chiarite e regolamentate. Mi rendo conto che si tratta di una materia molto complicata e per questo sono dell'opinione che la Commissione debba proseguire con ulteriori studi e l'approfondimento di questo tema.